egy magyar munkavállalónak, aki Ausztriában vagy Németországban dolgozik vagy más európai országban, teljesen azonos jogainak kell hogy legyen az alábbiak tekintetében a munkához való hozzáférés, a munkakörülmények, szociális és adószabályok, képzéshez való hozzáférés, szakszervezeti tagság,

Természetesen igennel szavaztam, hiszen olyan sok magyar munkavállaló van külföldön, hogy nem tehetem meg velük, hogy nemmel szavazzak egy ilyen kérdésben. Viszont mi lesz, hogyha a kedvező feltételek hatására lassan most már mindenki elhagyja Magyarországot.